Es paradójico, en este caso, porque el señor Méndez de Vigo y yo mismo formamos parte de la Convención que elaboró una Constitución para Europa.

Países Bajos, Malta, Letonia, Italia, Bulgaria, Suecia, Francia, Austria y España. Y por tanto, los ciudadanos y ciudadanas de estos países estarán aún mejor representados en el Parlamento Europeo.